Mais qu'avons nous fait depuis?

Elle entraîne des dépenses de santé allant de 330 à 940 milliards d'euros par an. Mais nous devons faire quelque chose pour changer cela. C'est maintenant!

Au contraire, mettons en place le principe du pollueur payeur, notamment dans le transport routier, en basant les redevances sur la distance et non plus sur le temps. Fixons des quotas obligatoires de production de véhicules propres pour les constructeurs automobiles plutôt que de les inciter à le faire. Hélas, à la lecture des propositions de votre Commission sur les émissions de CO2 des véhicules, on dirait que l'Europe attend que le marché fasse des merveilles, alors que la Chine a décidé de produire un minimum de 10 de véhicules électriques dès

Donald Trump sur ses engagements climatiques, mais c'est mieux que l'Europe reprenne le leadership en matière de changement climatique et devienne exemplaire. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de suivre notre rapporteur, M.

Notre objectif doit être clair réduire réellement les émissions de CO2 des transports en Europe. Monsieur le Commissaire, je le dis avec une grande fermeté nous ne pouvons plus danser sur un volcan, c'est maintenant ou jamais.